operacji. Kwatera ta powinna być stałym elementem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Unia ma szereg instytucji i rozwiązań o cząstkowym charakterze trzeba te instytucje zintegrować. Wreszcie problem drugi polega na tym, że dalej utrzymujemy fikcję wspólnych grup bojowych. Żadna z takich grup nie została do tej pory w żadnej sytuacji wykorzystana. Wydaje mi się, że trzeba by się zdecydować na znacznie mniejszą liczbę takich grup, ale o takim charakterze, żeby mogły one być wykorzystywane do szybkiego działania.